Sajnos vannak az Európai Uniónak olyan tagállamai, amelyek sokkal inkább hasonlítanak régi értelemben vett latin amerikai országra, vagy harmadik világbeli országra, mint európai polgári demokráciára.

Ugyanis van egy nagyon vékony milliárdos, nagyon gazdag réteg, akik többnyire a nemzeti vagyon leprivatizálásából gazdagodtak meg. És a másik oldalon pedig egy hatalmas olyan réteg, munkavállalói réteg, akik a profitot termelik ezeknek a vadkapitalistáknak, ugye kommunistákból átvedlett vadkapitalistáknak.

Ez egy elviselhetetlen és tűrhetetlen helyzet. Ezen talán enyhítene egy picit az az elképzelés, ami a jelentésben is megfogalmazódik. Tudniillik, hogy a munkavállalók részesedhetnének a vállalatoknak a profitjából.